A odšteva? Poglej. No, hvala bogu, tehnika nama gre, evo. Tako, zdaj ti bom jaz povedala, kako je zjutraj bilo. Kako se začne en dan ene navadne gospodinje. Te vjutro ... Te vjutro na vece, te sediš na školjki. Te že gledaš, kako so hantuhi pa brisače pa vse to nametano tam gor po celem, da bi bili tako malo vsaj razprostrti, da bi se sušili, ni šans. Te že imaš delo. Moraš hantuhe narazen razložiti. Pol malo tja v kot pogledaš, tam že leži vse sorte. Banjo sem porihtala, saj je še danes lepa bila, hvala bogu, ni bilo las noter polno, to je lepo bilo. Samo koš je pa že ... Ja, saj. Saj se trudiš, ja, saj. Ja, no, tako, pol sem šla v kuhinjo, ti kafemašin bi moral delati, a ne, je bil cel razmontiran. Pol sem rekla, pusti kafemašin, to bo pol mladina porihtala, bom štrudelj naredila, evo, pol pa začnem testo. Saj, a misliš, da se spomnim jaz na pamet, kako morem štrudelj narediti, ki pa, jaz moram iti spet na Google gledati, koliko moke ... Ja, ker ti tisto pospraviš, ka jaz rabim. In sem na Googlu pol videla, da se da, vzame tristo gramov moke, moko sva kupili zadnjič pravo. pol pa en ... Gladka moka, veš, to je način v mlinu, ko ga imajo za moko mleti, to je način mletja. Ena se bolj fino zmelje, se pravi, tako na oko je že pravzaprav videti, ko je ostra moka, je bolj groba. Bolj grobo mleta. Mehka moka je pa ... in oni pol to tako ta mlin, jaz laično povem, po tipih označujejo - tip štiristo, tip petsto. zdaj, za štrudelj je najboljše, po mojih izkušnjah, mehka moka, ko je za vlečeno testo prav namenjena, se fajn vleče. Drugače pa jaz rada ostro moko uporabljam za vse ostale kuhinjske zadeve, za vse. Posebna moka, saj pravim, ja, tota je pa tako za slaščice namenjena, prav za vlečeno testo pa za potico, se pravi za vzhajano tisto. ja, sicer ga lahko kupiš tudi, samo tam tako veš, da so E-ji zraven pa E-jev nimamo radi, čeprav pač ... Ja, tako. Za štrudelj sem pa včeraj vzela še skuto zraven pa smetano, si ti prinesla s Tuša. Ja. ... Dve smetani, cuker ... Dva lončka, ja, si prinesla. Tako da bova pol poskušali, probali zviti testo tako na en meter raztegniti, pa na tri dele razrezati, pa lepo boš ti zvila, tako ko te je oma naučila, tako. Ja. Tako, to bova popoldne naredili, zdaj počiva testo. pol bova šli pa še v ... Ja, popoldne bova pa šli v trgovino. Zdaj bova ... A bova šli peš, da bova lahko toliko nesli, če ne se bova pa z avtom peljali. Avto moram pa še k mehaniku peljati. Ja. Not je zarostalo, tam pri ploščicah. Pol pa je tisto ven sčistil pa je šlo spet naprej. Tako da zdaj imam zavore porihtane, gume imam kolikor toliko nove. Zdaj, edino tisti epc, ko se mi prižiga tam na armaturki. Se mi je zadnjič spet dvakrat prižgal. Je rekel mehanik, da moram priti, ko bo spet. O, takrat mi je pa akumulator zamenjat prišel. To je bilo pa res ... Sem na naš parkplac je prišel, to pa je bilo res, tako sem imela tako srečo, da sem ob pol dveh avto zaštartala, sem hotela iti v trgovino pa ni več ... Tako je bilo hecno, pol sem ga pa klicala, pa je sem rekla: "Avto dela, kako je že delal?" Ponavadi dela če hoče, če baterija crkne, tako, zdaj pa je delal tako nekako čudno. Zdaj, ko da se trese, ko da se petlja. Pol pa mi je pripeljal kar, baterijo pa sem dala nekih šestdeset evrov pa malo za delo, nekih ... Račun mi je poslal po pošti, pa je toti ... Čuj, deset minut je bil tu. To je pa prednost, da imaš mehanika v ulici, ej. Res. To pa res. No, evo ... Ta malo govori, ampak je prijazen, res, pove tisto, ka treba za avto, tako tako kot tehnični ljudje, no. Ja, nič kaj odvečnega, to pa to pa to bova naredila, evo, bom vas poklical, ko bo, in naredi in pokliče in avto gre. Tako rabiš za avto. Saj boš videla, še malo. Zdaj imaš deset ur za sabo vožnje, ne, dvanajst. Trinajst ur. No, te pa zdaj, ko se bojo šole odprle, boš pa ... Sedem še, to bo pa v dveh tednih šlo skozi. Ja, zdaj bo že imel veliko izpitov, glede na to, da je zaprto. tako strašno pa tudi ni, malo več gužve, dela je, ko pa v resnici je. Ja. Ja ... Veš ka, vsak se rajši od enega izkušenega uči, ko pa od enega mlajšega, ko misli, da nima toliko znanja še mogoče, mogoče to, ne vem. Pa verjetno tako, ja, ko ga že tam spoznajo, da da jim je nekam znan, da ni neki neznanec, da ga v avtošoli že spoznajo pa pol grejo k njemu vozit. ko ni ... Ko ni imel gužve, je šla k njemu, da bo hitro končala? Ja. Pol bo pa hec, ko bova sami vozili, kaka živčna napetost bo to. Mati se bo kar tresla, noge se bojo ji še tresle, ne samo roke. Točno tako. Ko si ko si rekla: Andrejem pa ne, ko ga ne poznam, pa ne bi rada z njim, pa ko tujec je." Pa ... pol boš pa rekla: "Mati, lepo prosim, nehajva." Lepo ... Lepo prosim, nehajva, Ti, ti znaš voziti, samo učiti pa ne znaš, Jaz pa: "Avto mi boš uničila, bog pomagaj, kako bom pa ..." Zavarovanje za avto pa ... No, tankati že znaš. saj pa se boš spomnila, ko boš na tankštelo prišla. V glavnem, ne smeš, saj v super bencinarja, ne gre oni dizel noter. Da se ti kaj takega zgodi, v dizel pa gre super tankat. to pa ne gre, ona ročka za dizel, ne gre v, noter tam v odprtino za bencin, sploh ne gre not, tako da ne moreš se zmotiti. Samo v ono, ko je za dizel avte. A veš tisto odprtino, ko imaš za tank, ko odpreš vratca, pol pa odšravfaš tisti tisti gumasti šravf, pol pa vtakneš tisto od črpalke, tisto ročico not, ko bencin ven teče ali pa nafta. In tisti, ki je za nafto, se pravi, kako se reče, dizel, tista ročica je tako debela, da ne gre noter v avtomobile, ki so, ki točijo super bencin. ... bencin v dizel pa gre. Stari, da pa ti mati to najde ven ... Med vsemi možnostmi. ja. Pa saj to je najbolj važno. Večinoma parkiraš. Pa bočno pa ... pa speljevanje, pa tisto, ko sta imela zadnjič, to je zelo pomembno, saj po ravni cesti peljati pa tako vsak zna. Ja. Počasi. Zdaj pa ... To sem pa bila zraven, pa sem videla, da si zelo lepo vozila. To sem pa bila čisto tiho pa brez pripomb pa brez besed. Sama ne bi boljše naredila, no, tako, moram pohvaliti res. To je veliki smisel, da imaš ti tisti občutek, zato pa pravim, da sta se veliko naučila, no. Ja, poligon. Tako da pač tistih trideset evrov, ali koliko daš za poligon, je verjetno vredno, mi poligonov nismo imeli, mi smo imeli samo luknje na cesti. Ja. Nazaj peljati, ja. Te pa ti, ko si drugo uro tam, ko ne veš še točno, kje je sklopka, kje je zavora, nisi še siguren, ne, pa pa namesto ... Ja. Tebi, te smo zadnjič tako srečo imeli, zadnjič ni bilo ekstra koga, ko smo mi bili tam na poligonu. Ja, jaz sem enega ali dva videla, samo se mi zdi, sem bolj poslušala, kaj ti počneš. Ja, pol pa ... Dobro. ... Oni še kar blinka. Ja. Ja, ja, ja. Ja, varnostno razdaljo moraš vedno imeti, če tiste ni, lahko padeš na izpitu, tisto vem. Ja, ja. A te ... Kako boš ti ... Ja, ja. Ka so pa te oni, ja. Ja. saj to je tako. Ja, pol boš pa imela izpit, pol se pa začne druga pesem. Te bomo pa klicali: "Kje si pa zdaj?" Ma ja, saj. Boš lepo počasi začela tu okrog po okoliški. Verjetno, da boš tako imela, ja, pa zna biti, da bo sneg. Pa saj ni problema v snegu ... v snegu ... Ja. Jaz sem se v snegu vozila avtošolo pa izpit sem delala v snegu. Ja. Tako da sem rekla, jaz vsakemu priporočam izpit delati v snegu. Ker na suhi cesti vsak zna voziti, na snegu se moraš pa učiti. In to ti je za celo življenje dobra šola. take so pač moje izkušnje, no. Tako, zdaj pa če se bova pol peljali v trgovino, zdaj, kaj te morava kupiti, da bi lahko nesli? Za štrudelj imava vse, cimet imava. Jabolka imava doma. Kafe ... bi lahko vzeli enega na kupon. Tam je že malo ... Nizki. Ne, v Hofer pa ne. Tam pa danes ne bi šla, če ni, mi ni nujno. Edino ... V Hoferju pa nimajo v zrno? Te bova pa v našo šli v četrtek. Jaz rabim olje zdaj spet, belo navadno. Kis pa ne vem, ni se mi dalo danes na tržnico hoditi, saj ne vem, a so tam. Bi šli pogledat tam, samo, a so samo dopoldne tam na Glavnem trgu oni, ko imajo domače proizvode? V ... V mestu, tam na Glavnem trgu. Ja ... Ja, ona ... Ker ona je pa dejansko res vse prodala, pa je šla. Tota, ki je imela zelje, ker ... Dvanajstih pa drugi tudi grejo. Tako da sva zdaj za trk. Veš ka? Ka pa če bi ka kje je že bila to ona kmetija? Skozi? Ne. Ko imajo domača jabolka pa kis pa ... Kamnici sva šli, tam gor proti Kungoti. Oni imajo nasade jabolk pa kis delajo, saj od njih sem tam kupila tudi vedno kis na tržnici. Pa od one gospe. Zelo dobri. Oba sta imela dobrega, in ta gospa, ko je imela zelje, pa oni kmetija itak tudi, mislim, da je kmetija Skok. S Kamnice. Saj veš, ko smo mimo šli na sprehod spomladi. Šli sva kupit ... šli sva kupit jabolka pa pa kis pa še čips sva kupili od jabolk. so ker blizu tam na tržnici vedno stali, tudi ta dva, ona z zeljem, ker ker tako nasproti ne tako pač v oni vrsti tam, ko je bolj dolga, je pa tota kmetija. Ja, zato smo pa tja šli. Ja, spomladi je bilo, enkrat marca. Meni se tudi tako strašno dolgo zdi. No, in takrat sva kupili kisa, do zdaj smo ga pa vsega porabili, mislim, da sva kupili ene tri flaše one s plastenke, liter pa pol. Ja, ja. Ja, ja, ki smo, tako veš, da solato jeva vsak dan. Ja. Pa včasih se mi še malo vlije tudi, ja. Kako pa Sivka radovedno gleda tam, kaj tu delajo. A veš, da je vedela, da se nekaj dogaja? In je tam stala ... Je bila malo nervozna. Je nekaj bila, ja. Ja, zanimivo. veš. Nič ni. Nekaj je bila na vikendu pa ... Čudno, ko imajo tako še na deželi hišo, pa še pa imajo vikend gor v planini. Ime ji pa je bilo Ljuba, gospe. Ljuba ji je ime, prav Ljuba. Takih imen pa danes ne dajejo več. Jaz se ... Ja, ja. Ja. Smo rekli. Ja. Sivka pa tako, ko sva jo pogledale, a se jaz se spomnim, ko sva jo prvič pogledali, kaj ko sva jo šli gledat. Tako je imela še take, otroške oči, tako, je še tako gledala, ko da nič ne ve, za kaj se gre. Samo je prišla pol gor pa se je ti si jo cartala. Ja. Sivko, ti si pravi levček. Zdaj sem ji one dala, tiste, ki nima rada, viš, tiste pa ni pojedla. Pa te so ribje. Ja. Ja, ja, ja. Evo, tako. Ja, bo naredila luknje not v puloverje. Po bova pa imeli same luknjate puloverje še, ko imam jaz tako rada jih. Ne bom rabila nič marketplace gledati. Glej, Maja, glej, kako lep pulover, a bi bilo to za mene, ka si, a bi vzela. Zdaj mi ... Ja ... Potem pa hvala za tako kritiko, no. Potem pa hvala za take pohvale, ja. Tako da zdaj ... No, zdaj pa če bova v trgovini tisto vzeli, pol pa če greva še v Drogeriemarkt DM je odprt, pa za Sivko bom jaz vzela malo poslastice. Dobi enega bonbona, en pakelj bonbona dobi za pridnost. Pa ono navadno. Pa ne bi bilo slabo, če bi en pesek vzeli, ker zdaj je pa že ta zadnja škatla tam. Pol so prazniki pa ne bova ružili okrog po trgovinah. Zadnjič jih je pa imela sedem. Zadnjič je ... Zadnjič jih je pa imela sedem pa pa jaz nisem mogla več kot dva nesti. Kdo bo pa nosil? Potem pa danes tudi, se bova morali peljati, ne, ker ... Kdo bo pa nosil? Ja. Tako da pol, ko pa prideva domov, pa imava še sprehod. Morava se prisiliti, da bova šli, v Stražun. Točno pred zenitom sva se obrnili, kot da se bojiva tja iti, da bi tam spet kake dobre one žepke vanilijeve našle, s cimetom. In sva to, to, kot da se bojima tistega ferteljna tam. Sem tam eno križišče prej obrnila. Tako kot Razkolnikov v tvoji knjigi, ko je neke stranske ulice iskal. Koliko si zdaj prebrala? Hišnik, hišniku v shrambo. Zanimivo mi je bilo, kako je vedno tote stranske ulice opisoval, večkrat, ko sem brala. Zavil je v stransko ulico, ker ... Tako da je dolgočasno že postajalo s temi stranskimi ulicami, ja. Ja. Tako da Razkolnikov ... Do tam, ko sem jaz prišla, še o sestri ni bilo drugega nič, razen da je prišel tisti bodoči mož k njemu na obisk in ga je on tako hladno sprejel pa neprijazno, da je potem on, enostavno sta skoraj, bi lahko rekel, v prepiru se ločila in ni odobraval poroke z njegovo sestro na noben način. Zdaj pa nisem, pol je pa, pol pa ni bilo več v oporoki mišljeno ... Tisto pa pol ne vem, ja, kako je pol bilo naprej. Zdaj je v glavnem ono bilo, kako sta bila tam na ... Kako se reče, no, v pisarni z onim, kako se ... Petrovičem sta bila na, v pisarni in ... Ne, to pa ni. Nisem jaz videla. Jaz tako daleč še nisem prišla. Jaz tako daleč še nisem prišla, zdaj sta tam šele ... Ja. zdaj še ni začelo tega opisovati, zdaj sta onadva se šele tisto menila, ker ... Da je on rekel, če imate kaj proti meni, mi recite, če ne pa grem zdaj. Potem pa ne vem, pol sta se pa še naprej pogovarjala. A se je pol oni v omari prijavil, pojavil ali je že prej bil, to pa zdaj ne vem. Kdo ... Njemu je pa tako vseeno, ja. Pa glih take stvari bi vam moral razložiti, jaz ne vem ... Ja, smisel učenja je, da si kaj tudi zapomniš. Saj, pol moraš pa kar naprej ponavljati, ne. Ja, zdaj vas bo pa januarja ...